Merja hat gesagt Wir brauchen ein effizientes, umweltfreundliches, globales globales hat sie nicht gesagt, das habe ich hinzugefügt System, und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Ich glaube, das sehen wir alle so, dass wir das brauchen auch für den Luftverkehr, für die Emissionen gerade jetzt angesichts dessen, was in der Karibik den Menschen an schlimmen Dingen passiert. Das ist eine Klimawandelauswirkung, die wir bekämpfen müssen vollkommen richtig. Die EU ist seit 10 Jahren Vorreiter bei einem EU ETS System und hat damit auch jetzt diese globale Diskussion ausgelöst.

Wir müssen doch jetzt sehen Dem Klima ist am besten geholfen, wenn wir tatsächlich ein globales System haben.